Berichten over discriminatie, bedreigingen, geweld en zelfs aanslagen met dodelijke afloop.

Gisteren nog een bericht over een vrouw in India, vermoord toen ze hout aan het sprokkelen was in het bos, waarschijnlijk door hindoe extremisten.

Het aanvankelijke voornemen van de Commissie om het mandaat van de EU gezant voor godsdienstvrijheid niet te verlengen, riep tegen de achtergrond van al deze berichten wel heel veel vragen op. Ik ben dan ook erg blij dat de Commissie hierop is teruggekomen en nu toch de EU gezant voor godsdienstvrijheid terug laat keren.

Daarbij is het wel heel erg belangrijk dat we deze post voorzien van voldoende personeel en budget.

Ik hoop dat de Commissie ook op dat punt mij gerust kan stellen.

Er is wat dat betreft veel werk te doen.